að vegakerfið hér á landi verði leyft til framtíðar með því að gera jarðgöng þar sem við á við leggjum það til að málinu verði raðað upp til nokkuð margra ára við erum að alla um tuttugu ár og að þau jarðgangaverkefni sem meðal annars voru upptalin í skýrslu sem unnin var á árinu nítján hundruð níutíu og níu og gefin út í janúar tvö þúsund sem hét jarðgangaáætlun að þeim tillögum verði raðað upp í sérstakan forgangsflokk en það var nú reyndar gert í þessari ályktun á sínum tíma en hefur ekki verið endurskoðað eins og þó var mælt fyrir í þessari tillögu það segir hér í þessari ályktun með leyfi forseta lagt er til að jarðgangaáætlun sé gerð til tíu ára hverju sinni og endurskoðuð á fjögurra ára fresti við hefðum því auðvitað átt að fara í gegnum það að endurskoða áætlunina og raða verkefnum upp á nýtt en það sagði einnig í þessari ályktun með leyfi forseta líklegt má telja að í þeim áfanga það er að endurraða upp á nýtt væru einhver verkefnanna frá númer fimm til sjö á vestfjörðum og númer ellefu til fimmtán á austfjörðum segir í þegar ályktun

ísafjörður súðavík eyrarfjall í djúpi þetta var á vestfjörðum verkefnin númer ellefu til fimmtán á austfjörðum voru vopnafjörður hérað undir hellisheiði eystri seyðisfjörður hérað norðfjörður norðfjörður eskifjörður fáskrúðsfjörður stöðvarfjörður það er númer fjórtán og stöðvarfjörður breiðdalsvík þetta voru tillögur númer ellefu til fimmtán þessi tillaga var kynnt hér á alþingi þessi skýrsla og rædd og í henni voru mörkuð þrjú ákveðin verkefni sem ætti að vinna að það var reyðarfjörður fáskrúðsfjörður sem er búið að framkvæma það var siglufjörður ólafsfjörður héðinsfjarðargöng sem nú er verið að auglýsa eftir verktökum í áhugasömum verktökum og það var arnarfjörður dýrafjörður sem væri þá næst verkefni eftir héðinsfjarðargöng þannig var þetta sett upp á sínum tíma tillaga okkar í frjálslynda flokknum gengur út á það að alþingi ályktar að vegagerðinni skuli falið að vinna tillögur sem byggist á því að allar helstu leiðir á þjóðvegi eitt vestfjörðum og norðausturhorni landsins verði á láglendi undir tvö hundruð m hæð yfir sjó einkum verði lagt til grundvallar aukið öryggi og stytting leiða milli suðvesturhornsins og annarra landsvæða og eins innan landsvæða megináhersla verði lögð á jarðgöng og þverun fjarða við útfærsluna og horft til mesta mögulega sparnaðar miðað við fimmtíu ára notkun mannvirkja reiknaður verði út sparnaður samfara nýju vegakerfi til dæmis við flutning á raforku því að það er jú hægt sums staðar að nýta sér það að leggja rafstrengi í gengum jarðgöng í staðinn fyrir að fara með þau fyrir fjöllin ég nefndi til dæmis þegar gerð verða jarðgöng milli dýrafjarðar og arnarfjarðar það hefur oft komið fyrir að raflínan þar yfir í dýrafjörð yfir í mjólkárvirkjun hefur farið úr sambandi í vondum veðrum og þar væri hægt að leggja jarðstreng og ná þannig miklu öruggari flutningsleið að vetri til það má einnig hugsa sér að sums staðar þar sem jarðgöng yrðu gerð á komandi tímum að það væri hugsanlegt að nýta þau til þess að flytja heitt vatn ef það væri til staðar miklar vegalengdir milli staða varðandi hitaveitur ef það kemur upp á þetta er bent hér sem hliðaráhrif við það sem hugsanlegt væri að skoða einkum þegar væri verið að tengja saman kannski byggðir með jarðgöngum sem gætu gert þetta mögulegt þess vegna er vikið að þessu og síðan er vikið að því hver ávinningurinn að hugsanlegri lagfæringu vegakerfisins væri meðal annars til dæmis með fækkun flugvalla en það vitum við auðvitað að þegar vegalengdin frá ákveðnum stöðum til reykjavíkur það er akstursvegalengda þegar þær eru komnar niður fyrir um það bil þrjár klukkustundir þá fer flugið að láta á sjá þetta er bara reynslan sem segir okkur þetta við sáum flugið leggjast af á snæfellsnesi bæði til rifs og stykkishólms við sáum það leggjast af á blönduós eftir að vegakerfið lagaðist við sáum það leggjast af til hólmavíkur og ætli flugið þegar búið verður að lagfæra þverárfjall ætli það eigi þá ekki mjög undir högg að sækja á sauðárkrók mér kæmi það ekki á óvart við sjáum því auðvitað að það er ákveðið samspil á milli akstursvegalengda til höfuðborgarsvæðisins og þess hvort flug heldur velli hér inn á höfuðborgarsvæðið og gætum auðvitað tengt þessa umræðu við flugvöllinn staðsetningu hans en ég ætla nú að sleppa því í þessari ræðu og umfjöllun um þetta mál við höfum talið hér upp í þessari tillögu hæstvirtur forseti þó nokkra fjallvegi sem kæmi til greina að gera jarðgöng undir í fyrsta lagi teljum við upp arnarfjörð dýrafjörð og eins og ég sagði áðan liggur það fyrir að þau göng eiga þá að vera næst á dagskránni á eftir héðinsfjarðargöngum samkvæmt fyrri ákvörðun þess vegna má segja að vonandi liggi sú ákvörðun fyrir þó að framkvæmdir séu ekki hafnar og ekki sé farið að huga að útboðum það var búið að rannsaka þó nokkuð berglög og nokkurn veginn búið að átta sig á því hvar göngin mundu liggja en það er nú svo með göng úr arnarfirði yfir í dýrafjörð að þau leysa ekki vandann eftir stendur dynjandisheiði og menn verða þá að gera annað hvort að finna vegstæði eða lagfæra vegstæðið á dynjandisheiði þannig að það verði ökufært eða sem auðvitað væri betra að finna áframhaldandi leið með jarðgöngum til að tengja byggðirnar saman og tengja saman vegakerfið þess

sunnanverðri heiðinni en að norðanverðu og uppkeyrslan á dynjandisheiði að norðanverðu í dag er auðvitað þannig að ef eitthvað snjóar er hún lokuð sumt af því sem hér er talið upp í þessari tillögu hefur þegar verið leyst við getum talað um óshlíð það er búið að taka ákvörðun um það að lagfæra veginn á óshlíð þó að um það séu deilur heima í héraði enn þá hvaða leið eigi þar að fara sumir vilja fara tólf hundruð kílómetra jarðgöng í óshlíðinni sjálfri og aðrir vilja fara inn í vestfjarðagöngin svokölluðu þríarma göngin milli ísafjarðar flateyrar og suðureyrar og ekki kannski alveg sátt um það en alla vega liggur ákvörðun ríkisstjórnarinnar eða ég skil það svo að ríkisstjórnin væri ákveðin í því að skoða alla vega kostinn um óshlíð og

meta þar stöðuna og jarðganga hvernig möguleikar eru til þess ísafjörður súðavík það er annar vegartálmi á vestfjörðum sem nauðsynlegt er að horfa til framtíðar hvernig á að leysa við höldum að það væri best gert í framtíðinni með því að búa til jarðgöng á milli skutulsfjarðar og álftafjarðar eyrarsveit í djúpi nefnum við hér eins og ég sagði áðan er þegar búið að taka ákvörðun um það að fara með veginn yfir mjóafjörð yfir þannig að af sjálfu leiðir að ef menn fara þá leið þá dettur eyrarfjallið út það liggur algjörlega fyrir þó að það verði kannski opið sem sumarvegur en þjóðvegurinn mundi þá liggja yfir mjóafjörð yfir skálavíkurháls og síðan um vatnsfjörð og yfir reykjafjörð og þannig tengjast þjóðvegakerfi landsins þegar því verki lýkur þá er auðvitað kominn vegur með bundnu slitlagi frá ísafirði og inn á vegina um steingrímsfjarðarheiði tröllatunguheiði það liggur einnig fyrir að menn hafa tekið nokkra ákvörðun um það að það verði lagður vegur yfir heiðina úr arnkötludal og yfir í gautsdal þannig að þar verður ekki þá um jarðgöng að ræða ef menn fara þá leið siglufjörður ólafsfjörður ég nefndi það áðan það er þegar komið á framkvæmdastig öxnadalsheiði það er auðvitað spurningarmerki hvort það á að fara þar eða einhvers staðar annars staðar úr skagafirði sem hagkvæmari kostur telst og ég tel að það þurfi menn bara að athuga virkilega vel hvað telst besti kosturinn á þeirri leið vaðlaheiðin er hér nefnd menn hafa talað þar um jafnvel einkaframkvæmd en það er alla ljóst að víkurskarðið er vegartálmi sérstaklega þegar veður er erfitt vopnafjörður hérað það er að mínu viti mjög áríðandi að þar séu gerð göng og vegalengdir frá vopnafirði til hérað séu styttar með varanlegri lausn sem ég tel að væri best gert með því að gera göng á milli hvort sem það er farið undir hellisheiði eystri eða annars staðar á milli héraðs og vopnafjarðar síðan eru talin upp þau göng sem nefnd hafa verið á austfjörðum seyðisfjörður hérað norðfjörður eskifjörður þar eru að vísu göng á milli en standa mjög hátt í landinu og eru einbreið og eru engan veginn sá samgöngumáti sem dugar til framtíðar fáskrúðsfjörður stöðvarfjörður stöðvarfjörður breiðdalsvík skriðdalur berufjörður það er öxi við svona veltum því upp hér undir berufjörð var ein af hugmyndunum sem voru í jarðgangaáætlun á sínum tíma reynisfjall í mýrdal og hellisheiði er hér nefnd þar er hins vegar verið að gera verulegar bragarbætur á þjóðveginum og engar líkur til þess að menn séu að leggja

teljum sem sagt að með því að vinna þetta skipulega og fara skipulega í þetta verk að skoða jarðgangakosti sem æskilegir teljast og hagkvæmir þá munum við standa eftir kannski með einhver ja hvað eigum við að segja fimmtán jarðgöng sem gætu hugsanlega miðað við ákvarðanirnar í dag eins og þær liggja fyrir sem hugsanlega gætu verið samtals um sjötíu kílómetrar við teljum að til tuttugu ára megi þá búa til áætlun um það hvernig eigi að þessu að standa það þýðir auðvitað að ef við gerum það verðum við að merkja úr vegafé eins og hálfan milljarð sirka á ári í jarðgangalausnir og erum þá að horfa kannski til tuttugu tuttugu og fimm ára að þeim verði endanlega lokið ef til vill kemur svo upp annað mat á þeim tíma en ég tel nauðsynlegt að við förum að ræða það hvernig við ætlum að haga þessum málum í framtíðinni ég tel að það sé mjög bagalegt að það skuli líða mörg ár á milli svona framkvæmda eins og það hefur gert eftir að við lukum vestfjarða og hvalfjarðargöngum og fórum áðan í austfjarðagöngin það liðu mörg ár á milli almannaskarð já ég gleymdi

þetta held ég að við eigum að gera hér í háttvirtu alþingi og skipuleggja þessi mál af skynsemi um það þarf ekki engar að deila hvað mikið umferðaröryggi hefur fylgt þeim framkvæmdum eins og varðandi hvalfjarðargöng og